frú forseti hér er á ferð mál sem lætur býsna lítið yfir sér við fyrstu sýn og ég hygg að það hafi ekki margir sem fylgdust með umræðunni hér sem varð við fyrstu umræðu en ég gerði þar mjög veigamiklar athugasemdir við þetta frumvarp aðallega það að hér er verið að framselja vald sem ég tel að eigi að vera í höndum ráðherra og stjórnvalda til stjórnsýslustofnunar sem er orkustofnun í þessu tilfelli fyrstu umræðu bar upp á dagana í kjölfar helguvíkurúrskurðarins þegar að hæstvirtur umhverfisráðherra barmaði sér mikið yfir því að hafa engin stjórntæki og geta ekkert gert til þess að stöðva álversframkvæmdir í helguvík eða styrkja stöðu náttúrunnar á því svæði og í því ferli hér aftur á móti er ráðherra iðnaðarmála hæstvirtur ráðherra össur skarphéðinsson að afsala sér valdi til úthlutunar á leyfum til rannsókna og nýtingar á auðlindum bæði í jörðu og á hafsbotni mér varð nú að orði í þessari ræðu við fyrstu umræðu að hér væri samfylkingunni rétt lýst með þessu móti er nefnilega verið að opna leið til þess að hlaupast undan pólitískri ábyrgð á verkum sem hafa orðið mjög umdeild á undanförnum missirum og árum tilgangurinn hér er sagður einföldun á allri stjórnsýslu í kjölfar aðgerðaráætlunarinnar um einfaldara ísland frá tvö þúsund og sex og enn fremur er hér vísað í skýrslu og tillögur auðlindanefndar þar sem gerð var tillaga meðal annarra atriða um að orkustofnun annaðist veitingu leyfa á þessum grunni það er til þess vitnað í greinargerð að þetta skapi hagræði í stjórnsýslunni og þetta framsal einfaldi umsagnarferli og geti slíkt verklag aukið málshraða við umsagnarferli samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum ég leyfði mér að gagnrýna þetta við fyrstu umræðu málsins og ég vitna til þess í nefndaráliti sem liggur hér fyrir í málinu á þingskjali tólf hundruð og tvö herra forseti að þetta frumvarp sem hér er og er flutt meðal annars með tilvísun í skýrslu auðlindanefndar að það takmarkar ekki leyfisveitingarvald orkustofnunar með sama hætti og tillögur auðlindanefndar gerðu og það takmarkar heldur ekki leyfisveitingarvald orkustofnunar í þessu tilliti á nokkurn viðlíka hátt og gert var í tveimur frumvörpum um sama efni sem hafa verið lögð fyrir þingið annars vegar á hundrað þrítugasta og fyrsta þingi af háttvirtur þáverandi

síðara frumvarpið sem jón sigurðsson flutti hér byggði að stórum hluta á tillögum auðlindanefndar og þar var meðal annars gert ráð fyrir því að orkustofnun bæri við útgáfu leyfa sem þessara að afla umsagna frá tilgreindum aðilum og í skýrslu auðlindanefndar er skrifað niður í rauninni hvernig fara megi með úthlutun gæða sem þessara og ekki síst hvernig megi velja á milli aðila þegar fleiri en einn eru um hituna í þessu frumvarpi hér er ekkert þessu líkt á borðum og ég leyfi mér að gagnrýna það að þetta mál hér sem kennt er við einfaldara ísland það getur hæglega orðið til þess að skaða nú enn frekar en orðið er hugmyndina um fagra ísland sem samfylkingin hefur kynnt til sögunnar núgildandi lög sem varða leyfisveitingar til rannsókna og nýtingar á auðlindum eru um margt mjög ófullkomin og það er stefna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að rannsóknir á náttúruauðlindum lands og sjávar sem hér er um að ræða rétt eins og verndun þeirra og áætlanir um nýtingu eigi að vera á forræði umhverfisráðuneytisins en ekki hjá nýtingarráðuneytinu þar sem hér er iðnaðarráðuneytið ég leyfi mér í þessu áliti að gagnrýna það sérstaklega að orkustofnun sem ekki ber neina pólitíska ábyrgð geti haft frumkvæði að og veitt leyfi til rannsókna og nýtingar auðlinda án þess að um leið séu settar skýrar reglur um meðferð umsókna og úthlutun leyfa og ég minni á þær miklu deilur sem staðið hafa á undanförnum missirum og árum um úthlutun leyfa til rannsókna á viðkvæmum jarðhitasvæðum vegna þess að fyrstu rannsóknir sýnataka og tilraunaboranir geta eyðilagt stórlega ásýnd og náttúru slíkra svæða í ljósi þess að stefnumörkun um auðlindanýtingu er í verkahring stjórnvalda það er ríkisstjórnar á ábyrgð ráðherra á hverjum tíma þá hlýtur úthlutun leyfa til rannsókna og nýtingar auðlinda að vera pólitísk ákvörðun að minnsta kosti að hluta og hún hlýtur þar af leiðandi að eiga heima á borði ráðherra sem fari með vald sitt samkvæmt stefnumörkun sem nauðsynlegt er reyndar að að fái umfjöllun og samþykki alþingis íslendinga ég vitnaði til þess í niðurlagi á nefndaráliti mínu að ríkisstjórnin hefur gefið út þá yfirlýsingu að ekki verði gefin út ný rannsóknarleyfi á óröskuðum svæðum meðan vinnu við annan áfanga rammaáætlunar er ekki verið lokið

benda á leiðara morgunblaðsins núna í maímánuði tuttugasta og öðrum og tuttugasta og þriðja maí þar sem annars vegar er fjallað um nýtingu auðlinda og hins vegar um eftirspurn og framboð á raforku í þessum leiðurum báðum er kallað eftir því að stjórnmálamenn og þingmenn hér taki í taumana og geri að minnsta kosti tilraun til að öðlast heildarsýn á stöðu okkar og hagsmuni í orkumálum morgunblaðið leggur áherslu á að sú skoðun eigi að fara fram á grunni lýðræðislegra vinnubragða meðal annars með aðkomu stjórnarandstöðunnar

ég og minn flokkur vinstri græn við leggjumst gegn samþykkt þessa frumvarps við teljum ekki að það sé nógu vandað við teljum að það beri hættu með sér á því að ábyrgðinni á leyfisveitingunni sem er gríðarlega mikilvægt mál sé tekin af borði hins pólitíska valds og vísað út í bæ til þess eins að ráðherrarnir

og það er miður frú forseti að ekki var í störfum nefndarinnar tekið tillit til þeirra ábendinga sem bárust um nákvæmlega þetta efni frá umhverfisstofnun frá náttúrufræðistofnun og frá náttúruverndarsamtökum vestfjarða í þessum þremur nefndarálitum til nefndarinnar er vakin athygli á því að það þurfi að skýra betur hvernig eigi að standa að þessari leyfisveitingu og umhverfisstofnun vekur sérstaka athygli á því að það skortir algerlega allar slíkar leiðbeiningar í lögunum um rannsóknir á eignarrétti íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins númer sjötíu og þrjú nítján hundruð níutíu og leggur hreinlega til að við aðra málsgrein fjórðu grein frumvarpsins verði bætt ákvæði um að það skuli taka tillit til ákvæða laga um mat á umhverfisáhrifum tillit til laga um náttúruvernd og annarra laga sem við eiga að leita skuli umsagna hafrannsóknastofnunarinnar umhverfisstofnunar og náttúrufræðistofnunar íslands áður en slík leyfi séu veitt náttúrufræðistofnun íslands telur nauðsynlegt að styrkja verndarákvæði laga númer sjötíu og þrjú nítján hundruð níutíu sem eru þessi sömu lög um rannsóknir á hafsbotninum og við erum að tala hér um gríðarlega mikilvægt mál við erum að tala hér um efnistöku námavinnslu á hafsbotni þar sem hvergi í lögunum tekið tillit til annars heldur en að það skuli gæta að lögum um mat á umhverfisáhrifum þar er ekki verið að hugsa um það sem hér er bent á að það þurfi að gæta ákvæða náttúruverndarlaga sem og laga um mat á umhverfisáhrifum frú forseti við fyrstu umræðu þessa máls átti ég nokkur orðaskipti

um kærufrestinn sem þá var gert ráð fyrir að væri þrjátíu dagar og ég fagna því sérstaklega að í meðförum nefndarinnar hefur verið fallist á það sjónarmið að kærufrestir sem þessir eigi að fylgja stjórnsýslulögum og ég vona að þannig það verði það í framtíðinni að ráðherra sé ekki að koma með skemmri fresti heldur en stjórnsýslulög kveða á um en þessi kærufrestur er mikilvægur ekki aðeins hvað tímalengdina varðar heldur líka hvað varðar hverjir eiga aðild að kæru sem þessari og vegna þess frú forseti að umræður hér í þessum þingsal hafa nokkurt gildi til lögskýringa þegar lög greinargerðir og nefndarálit þrýtur að þá hefði verið æskilegt að hafa hér hæstvirtur iðnaðarráðherra í salnum því ég hefði viljað óska eftir því að hann ítrekaði það sem hann þar sagði um að allir þar á meðal náttúruverndarsamtök og umhverfisverndarsamtök ættu að geta kært leyfisveitingar sem þessar til ráðherra við vitum að það hafa staðið miklar deilur um að þeir sem ekki eiga svokallaðan lögvarinn rétt geti ekki komið athugasemdum sínum á framfæri og eigi ekki aðild að málum og það er nöturlegt að við skulum ekki enn þá hafa haft manndóm í okkur vil ég leyfa mér að segja til þess að lögleiða allar þrjár stoðir árósasamningsins sem tryggja ekki aðeins aðgang almennings að upplýsingum heldur þátttöku í ákvarðanatöku og loks aðgang að réttlátari málsmeðferð í umhverfismálum það er dapurlegt að þetta skuli ekki enn hafa verið lögfest hér á landi en í ljósi þess sem hæstvirtur iðnaðarráðherra sagði hér við fyrstu umræðu þessa máls að þá þykir mér einsýnt að það muni ef til þess kemur að þetta frumvarp verður samþykkt að þá muni hæstvirtur ráðherra tryggja það að allir landsmenn og þar á meðal umhverfissamtök geti átt aðild að slíkri kæru en þá er ekki síður mikilvægt að það liggi á ljósu upplýsingar um slíkar leyfisveitingar og ég vil leyfa mér af þessu tilefni að rifja upp deilurnar sem urðu hér um rannsóknarleyfi